Zu dem Punkt, warum wir jetzt Israel kritisieren Da haben wir mehrere Ziffern, die die Situation in der Region behandeln.